Obnoviteľné zdroje energie sú v poslednom období jednou z kľúčových tém, ktoré sa dotýkajú trhu s energiou.

Aj keď obnoviteľné zdroje sú predmetom mnohých špekulácií a kritík z dôvodu ich nespoľahlivosti a neestetickosti, ich trh sa aj napriek tomu rozrastá. Podporila som správu, pretože sa domnievam, že rast energie z obnoviteľných zdrojov môže zaistiť bezpečnosť dodávok energie, energetickú efektívnosť, úspory, vytvorenie nových pracovných miest a pomoc malým a stredným podnikom. Očakávam, že energie z obnoviteľných zdrojov sa stanú pre Európsku úniu a jej členské štáty nielen veľkou príležitosťou na trhu s energiou, ale aj výzvou k zvyšovaniu energetickej nezávislosti a vzniku nových pracovných miest.